Man hat sich in der Vergangenheit ein klein wenig damit getröstet und gesagt Was interessieren uns eigentlich die Börsengeschäfte? Was interessiert uns der Finanzmarkt? Das hat ja nichts mit der Realwirtschaft zu tun. Das hat ja nichts mit dem Staatshaushalt zu tun.